Já jsem se chtěl kolegů zeptat, když tady tak plamenně hovoří o tom, jak Evropská unie nic nedělá a jak ty fondy budou zneužity Co uděláte vy pro to, aby fondy nebyly zneužity, z pozice evropského poslance?